Hvala lepa. No, jaz, bi repliciral kolegu, da se strinjam. Bil pol drug del, se samo opravičil spoštovanemu Marku Jakliču, ki sem ga pomotoma v svojem izvajanju imenoval v tej skupini. Mislil sem pa Marka Jazbeca. Tako da samo toliko, da dam v opravičilo. Hvala.